Izvolite. Hvala lepa z besedo. Mogoče najprej nekaj o potem pretirani ali pa skrbi za finančne vire. V Bruslju leži nepočrpanih približno dva cela sedem milijarde evrov, drugo leto je zadnje leto perspektive. Zdaj, če to povem bolj plastično, ne, nedavno smo bili priča v Kočevju otvoritvi tovarne Yaskawa, ki je stala petindvajset milijonov evrov, in to kar leži v Bruslju je sto deset takih Yaskaw, kar pomeni, ne, da bi lahko bile vsaki občini, ki so kje so sedežne uprave noter, dve taki Yaskawi in približno dodatno štiristo zaposlenih, nikogar od vas to ne moti nič. Drugič, prej sem povedal, da po podatkih mednarodnih inštitucij ponikne iz Slovenije tri in pol milijarde evrov, tri in pol milijarde evrov, nihče med vami ne v tem izginulem denarju ne vidi nobenega vira, niti davčnega prihodka ne vidi ampak teh tri in pol milijarde evrov pomeni sto štirideset Yaskaw, če gremo naprej, ne, drugi tir bo preplačan vsaj sedemsto milijonov evrov, to pač govorijo številke, to povedo analitiki, to povedo tudi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, in predplačilo pri drugem tiru znaša petindvajset Yaskaw, nobenega ne skrbi nič, naslednji vir, ne, ki ste ga tu omenili nekateri v razpravi, so neizterjani davki, ne, tam, bom gospa z sh državna sekretarka povedala, leži tudi nekaj milijard evrov, ki jih noben davčni organ niti sodni postopki pač ne prinesejo v državni proračun, nihče ne ne vidi v tem nobenega vira in tudi nobene aktivnosti vlada na tem področju ni naredila, poznate kakšen ukrep, in še en ukrep, pa ne, ki je in se ga ne izvaja, je zaplemba premoženja nezakonitega izvora, to je pri tistih, ki so se pomastili, ne, v postopkih ne vem lastninjenja pa tudi kasneje v raznih poslih, nihče to ne vidi nobenega vira, to so ukrepi, ne, s katerimi, ne, bi država lahko nekaj pospešila, ne, pri črpanju recimo ali pa nekaj slabega, ne, ker se je nakopičilo v teh obdobjih, popravila, niti enega ukrepa ne v tem načrtu normativnega programa vlade, ne, ki je bil devetnajstega januarja dan, poslanci, ni napisanega v tej smeri niti enega, sodstvo stoji, zadeve zastarajo, ne, in in tako naprej in tako naprej, niti enega ukrepa ni za sanacijo ne problema predplačil v zdravstvu, tam je enormen vir za črpanje denarja za za te stvari, ne, zdaj mimogrede, ne, samo to, kar bo predplačila pri drugem tiru, ne, je toliko, kot znaša ves letni program vzdrževanja cest in železnic v proračunu Republike Slovenije, kar poglejte samo predplačilo, pri drugem tiru pa je en košček, ne, ena ne vem dva ali tri procente slovenskega omrežja bo poniknilo, toliko, ne, kot znaša celoten program za vzdrževanje in investicije na cestah in železnicah v letošnjem letu, vas kaj skrbi, vidite v tem kakšen vir za kakšne druge ukrepe in za kakšne druge namene, ali to mora biti tako, kot je, kot je, pač ko se to dogaja, tako da vsi tisti, ne, ki zahtevate od nas kot predlagatelja kompenzacijske ukrepe, ne, sem jih zdajle vam naštel, primite ukrepe, poglejte, kje to je, naštudirajte varianto, ne, in začnite delati, začnite delati, zdaj, kar zadeva vlado, ne, glejte, v tem programu, kar zadeva ministrstvo za finance, na strani tri v normativnem programu ni nobenega ukrepa, povezanega z zakonom od dohodnine, minister je pa predlagal novelo zakona o dohodnini ne z enim ukrepom razbremenitev v regrese, zdaj pa vas sprašujem, kakšno načrtovanje pa je to, da januarja vlada ne ve, kaj bo storila meseca februarja ali marca, vidite v tem koncept, vidite v tem neko neko sistemskost, vidite neko smer razmišljanja, ne, kaj bi se kaj se bo dogajalo do konca leta, ne, ko ste predložili ta program, nihče od vas tega ni opozoril, ampak minister predlaga zakon, ki ima približno dvajset milijonov evrov posledic, in ne predlaga ob tem ob tej razbremenitvi nobenega kompenzacijskega ukrepa, zdaj vsi, ne, v koaliciji ste govorili da ne predlagamo nobenega kompenzacijskega ukrepa, ki bi nadomestil, ta dogne ta izpad iz proračuna, vi to od nas zahtevate, sami tega ne predlagate, predlagali ste zakon o ne vem tam, ko smo dvigovali nadomestilo za brezposelnost na tristo devetdeset evrov, pač te v to podprli oseminšestdeset milijonov evrov je to koštalo, predlaga le Levica, vsi v koaliciji ste podprli, in vlada ste zahtevali od Levice kakšen kompenzacijski ukrep za ta izpad iz proračuna, nič, niti enega, da vam še to povem, a ne, če še ne veste, s tam ukrepom, ne, ko ste, ko se je dvignilo to nadomestilo za brezposelnost na tristo devetdeset tisoč evrov, je je zraslo število upokojencev, ki imajo nižjo pokojnino za delovno dobu, ne, iz sedemnajst tisoč na triinštirideset tisoč evrov in oni imajo manjšo pokojnino od tega novega nadomestila za brezposelnost, si predstavljate, kakšen socialni ukrep ste sprejeli, in to je koštalo oseminšestdeset milijonov evrov in šestindvajset tisoč upokojencev je zdaj v slabši situaciji, ne, dodatno šestindvajset tisoč evrov kot takrat, ko je veljala stara rešitev, in vi govorite in predavate o sistemskosti in celovitosti, nemogoče, ljudje, ne more to tako iti, če se pač tako ukrep zgodi, preden so take posledice, ljudje, ki so bili zaposleni, ki so delali, ki so delali, ki imajo deset petnajst dvajset let delovne dobe, ne, so v slabšem položaju kot tisti, ki ki niso še nič delali, in govorite o sistemskih rešitvah, kolegi, to je nedopustno, ne, ker nam očitate, da delamo to na neki način na ustransko, ne, vi pa delate celovito in sistemsko glasujete, sprejemate, obremenjujete proračun in delate same krivice z vsakim ukrepom, ki ga sprejmete, delate krivico, naš predlog oziroma tole, kar imate pred sabo, ni krivične predlog, kar zadeva splošno olajšavo, je enak za vse, kar zadeva povišanje razredov, je za vse dohodninske razrede enak, kar zadeva razbremenitev z dohodninsko stopnjo, je za vse dohodninske razrede enak, kar zadeva upoštevanje valorizacije oziroma inflacije, je za vse dohodninske razrede enak, enak, samo zanimivo, ne, da nekatere, ne, ki ste v koaliciji in pač zagovarjate ta levičarski, to levičarsko vlogo, ne, države v javnem življenju, ne, pač niste storili nič, da bi pa tudi vsi dohodninski razredu enaki, ne, to se pravi, da bi pa da bi bili vsi plačni razredi enaki, da bi imeli samo en plačni razred v državi, dokler imamo petinšestdeset plačnih razredov v javnem sektorju, ne bo tudi petinšestdeset razlik v v v tem položaju, ključno z upoštevanjem vseh ostalih dodatnih prihodkov in tako naprej, kritizirate, ne da bodo dobili eni več drugi manj, imamo pa petinšestdeset plačilnih razredov, ukrepajte, spoštovani kolegi, Levica, koalicija, ki jo podpirate, ne, in naredite en plačilni razred za vas javni sektor in bomo vsi enaki še naprej, ne, me moti, ne, da nikogar ne zmoti valorizacija pokojnin, vi ste tam dvignili za ena cela ena odstotka, ne, valorizacijo pa še enkrat za ena cela ena odstotka, ampak tudi pokojnine niso vse enake, zato tudi pri pokojninah ne dobijo vsi enako, pri tej enoodstotni uskladitvi, tam vas pa nič ne moti, tam je to pa ukrep, a ne, ki je hvalevreden, ki ga kaj mu ploskate navijate za njega in tako naprej bodite dosledni pri svojih interpretacijah, če je valorizacija pri plačah, in to ste speljali, ne, potem je lahko valorizacija pri pokojninah in je lahko tudi pri valorizacija in zmanjšanje dohodninskih osnov tudi v tem primeru na istih kriterijih, na vaših kriterijih, na vašem ravnanju to sloni, zdaj, da je stvar še bolj paradoksalna, je pač tule v vaši razpravi, ne, predstavitvi poslanskih stališč bilo povedano, da minister pravzaprav principu predlaga, predstavlja iste ukrepe, kot so v tem zakonu, ki ga mi zdajle že tretjič od leta dva sedemnajst predlagamo, dva sedemnajst dve leti že, ta tretji predlog je to, ampak tisti ukrepi, ki bo minister prinesel, bodo odlični, s podobnimi rešitvami, kot je ta, tale je pa nikakršen, a mi lahko kdo to od vas utemeljeno obrazloži, kako je to možno, pred dvemi leti je bil prvi predlog na mizi te rešitve, sem takrat tudi sam predlagal, ki so tule notri zapisane, so bile vmes še neke druge, ne, glede tudi recimo katastrskega dohodka in tako naprej, ki so se potem spremenile, ampak in zdaj minister, ne, že dve že dva intervjuja sem zasledil v Financah, enega, mislim, da januarja in februarja, enega pa pred par dnevi, ko govori o podobnih rešitvah, kot jih ima ta zakon, zdaj pa sprašujem vas, ne, zakaj je potrebna ta izguba časa in zakaj je ta predlog slab, ministrov bo pa dober, ke bo prinesel, ne vem, če bodo podobne rešitve podobne finančne posledice, mi lahko kdo to razloži, če jim bo ministrov predlog boljši s podobnimi finančnimi posledicami, kot je tale, in če ima minister idejo in rešitve, ne, ki bodo boljše za dohodninske zavezance, ne, lahko zlahka ta naš predlog tudi v postopku nadaljevanja z amandmaji popravite, dopolnite, izboljšate, zlahka to naredite, gospod, gospodje v koaliciji, imate glasov več kot dovolj čez petinpetdeset jih ta hip kaže, da jih imate pri tem predlogu, pa tudi sprašujem vlado, ne, če bo tisti predlog, ki ga, ki ga boste predlagali, boljši od tega, in katere ukrepe boste predlagali, ne, da boste kompenzirali tisto, ne, kar kar vam leži vsepovsod, ne, prej sem naštel tega denarja, ne, ki je na razpolago je približno osem milijard, en državni proračun, nekaj v Bruslju, nekaj ga izgine, nekaj pri drugem tiru, nekaj za bilančnega dolga, ne, nekaj ne vem še kje, ne, in tako naprej, osem milijard, in zdajle tulele cinkate ne za štiristo milijonov evrov oziroma za pet odstotkov tega denarja, pet odstotkov je to od tistega, ne, kar imate na razpolago, da to potegnete v letošnjem letu, v prihodnjem letu ali pa morda kdaj kasneje, meni se zdi to, bi rekel, nerazumljivo vlada ne dela tam, kjer bi morala delati, a ne ko predlagamo neko rešitev, ste proti, ne, mirno pa gledate, ko odteka denar iz zdravstvene blagajne, ko odteka denar, ne vem, iz javnega sektorja na drugih področjih, ko se davki ne izterjujejo, pa nič ne predlagate, ne, nobene izredne seje, ne, nobenega zakona, ne, nobene razprave v državnem zboru, ničesar, to je gospodje in gospe, nespodobno, in to pomeni tiho podporo korupciji, to pomeni tiho podporo davčnim utajam, to pomeni tiho podporo komurkoli, ne, ne privoščite pa, da bi neka družina dobila dvesto evrov več na leto ali pa štiristo evrov več na leto, to je pa problem, to je pa škandalozno, kar smo predlagali, zdaj veliko ne govorijo o tem, ne, kakšen je ta predlog tisti, ne, ki ki ne vem nekateri med njimi niso ustvarili še ali pa zagotovili plače nikomur iz nejavnega denarja, sam sem bil trinajst let zaposlen v velikem podjetju in tudi odgovorno sem veliko stvari opravil, zdaj tulele pa najbolj protestirajo in kritizira ta predlog tisti, ki niso zagotovili še evra nikomur za plačo iz nejavnega denarja, jokajo tisti, ne, ki pravijo, da bodo občine oškodovane, kaj bodo pa z ministrovim predlogom, tam pa ne bodo, pa še vprašam vas, ne, kaj je najprej občan ali občina, mi delamo tukaj za občane, tudi državljan je prej ko država, tisti, ki zagovarjate državo pa občino, tisti ste, da povem po domače, etatisti, ne, to se pravi zagovarjate državno nadvlado države nad komer koli, ne, in v takem režimu tudi ni spoštovanja človekovih pravic, ne, nobenih zdaj bi bilo treba še kaj povedati, a ne, tudi v tem primeru vladnega zakona vlada predlaga spremembo dohutega zakona, ne, zato da bo dala regres dvajset milijonov evrov, ampak regres zadene koliko šeststo tisoč zaposlenih, ta zakon, ki ga mi predlagamo, se dotakne milijona več kot milijona in pol davčnih zavezancev vseh, to se pravi tisti, ki so zaposleni, tisti, tudi tisti, ki so upokojeni, in tako naprej razen šoloobvezne mladine v bistvu zadene prav vsakega in ne razumem, ne, da je taka rešitev lahko slaba, in jaz bi rad, ne, da tudi ministrstvo pove, ne, oziroma pokomentira, zakaj se to dogaja, da ni, da nimate v programu, drugič, zakaj predlagate zakone, ne, iste, ki jih mi predlagamo, pej pa jih nimate v programu, zakaj so te rešitve, ki jih o katerih govori minister, za koalicijo in vlado dobre, za te, ki jih pa mi, ne, ki so zelo podobne, pa ne in tako naprej, to so odgovori, o ki jih od danes pričakujemo, ne, če hočete, bom rekel, kredibilno razpravljati in odločati, ni pa spodobno, ne, da se samo govori kaj je slabo, ne, s tem predlogom pa kaj ne prinaša pa kaj manjka, ne, na drugi strani pa pridete sem, preberete vladno mnenje, vsak ga malo po svoje priloži in in to je stališče, tudi kar zadeva proračun, kolegi, ne, gospod Bevk je jasno povedal, vlada je pripravila proračun, da ga poslanci niste videli, šev je mimo vas in vaša naloga je bila samo glasovanje o proračunu, povejte, kaj je gospod Bevk izjavil, in če na tak način ta koalicija deluje, potem je to strahotno slabo, se pravi pridete odsedet, ne razmišljate, ne predlagate, ne ukrepate, ne, tako da jaz sem zelo zaskrbljen tudi za nadaljevanje. V tem delu. toliko zaenkrat, hvala lepa. Hvala lepa. Ker se je seznam ...